Wir reden nicht davon, dass ca.

Ganz egal, meine Damen und Herren, welche Motive Sie haben, ob es um eine NATO Erweiterung durch die Hintertür geht, ob es um eine weitere Einkreisung von Russland geht, seien Sie so ehrlich und geben Sie es zu!